Suntem foarte aproape de finalizarea primului pilon al uniunii bancare, sistemul unic de supraveghere bancară, și cred că merită să îi felicităm pe toți cei care au făcut ca acest lucru să se întâmple, în primul rând comisarul Barnier, raportorii și

Pentru țara mea, România, este important să participăm la acest sistem de supraveghere unică bancară, nu numai pentru faptul că activele bancare sunt deținute în proporție de peste 80 de bănci cu capital străin aflat în proprietatea băncilor din zona euro, dar și pentru faptul că avem încredere în profesionalismul celor care vor face această supraveghere din partea Băncii Centrale Europene. Subliniez însă necesitatea ca, în negocierile ulterioare între Consiliu, Parlamentul European și Comisia Europeană, să ajungem la o stabilire clară a responsabilității Băncii Centrale Europene în fața Parlamentului European pentru îndeplinirea acestei funcții noi